Bien sûr, il y a des poches de pauvreté dans les pays émergents elles sont même considérables. Il y a aussi 112 millions de pauvres en Europe. Ce n'est pas une raison pour ignorer la pauvreté qu'il y a dans les pays émergents et en Europe. Arrêtons d'opposer les pauvres de chez nous et les pauvres d'ailleurs!

Elle doit être courageuse, cohérente, sélective et durable. C'est la synthèse que je tire des travaux que nous venons de réaliser. Je quitte ce débat avec des interrogations et aussi des motifs de satisfaction.

2015. Les temps sont difficiles.

Si nous ne le faisons pas en tant que responsables du développement, personne ne le fera à notre place.

Un autre motif de satisfaction, c'est que, si cette idée fait son chemin et je n'en doute pas un seul instant nous serons en mesure de déclarer, en 2015, ce qui à nos yeux est essentiel en matière de politique de coopération au développement, quels doivent être les meilleurs partenariats. Nous avons encore un petit espace de temps pour peser de tout notre poids. Alors que le reste du monde évolue à une vitesse extraordinaire, l'Europe pèse encore en tant que premier acteur.

Essayons aussi de faire connaître ce savoir faire aux autres, notamment à nos concitoyens et aussi au reste du monde. J'ai visité tant de pays en développement où l'Europe est, de loin, le premier bailleur de fonds et où la perception de l'Union européenne, en tant qu'acteur, est inversement proportionnelle aux efforts et aux fonds engagés. Je crois que 2015 sera une bonne opportunité pour mettre fin à cette modestie qui n'est pas de mise.